Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Najlepša hvala za to vprašanje. Mogoče nekaj samo informacij od tega. Se pravi, sedemnajstega desetega dva tisoč osemnajst smo na podlagi desetega člena Zakona o varstvu kulturne dediščine v nacionalno bogastvo uvrstili umetniško zbirko NLB ter tudi muzejsko zbirko bančnih predmetov NLB. Mogoče, če gremo od začetka. Zbirka nastaja že od leta tisoč osemsto dvajset, že od samega nastanka, ustanovitve Ljubljanske hranilnice. Ena zbirka so bančni predmeti, bančne hranilne knjižnice in razni drugi predmeti, ki so jih uporabljali pri bančništvu. Druga zbirka pa je teh dva tisoč dvesto štiriindevetdeset dokumentiranih likovnih enot, ki so dokumentirane. Moram reči, da, NLB, takrat, ko se je intenzivno ukvarjal, z zbiranjev zbiranjem likovnih del, je se posvetoval s takrat, zelo priznanimi svetovalci. To je bil takrat, predvsem, doktor, Stane Bernik, ki je svetoval in seveda tudi dela, popisoval. Tako da ko smo mi dobili, smo dobili jasen popis del s katalogi, s slikami. Tako da na to vprašanje, ko ste rekli, če je popisano, je. Zdaj, kaj določa nacionalno bogastvo? Nacionalno bogastvo pomeni, ker je celotna zbirka v dveh delih zaščitena, pomeni, da zbirka kot taka mora ostati v celoti. Lahko jo sicer lastnik proda, ampak samo v celoti. se pravi, kot zbirka kot taka ostaja in zbirka mora ostati v državi, se pravi, lahko gre zbirka na razstave, ampak samo, z dovoljenjem, ministra. Zbirka je že šla. Če se mogoče spomnimo, ko smo predsedovali Evropski uniji dva tisoč osem, je zbirka že bila v celoti razstavljena v Bruslju takrat kot neki dober primer. In tudi, zaščita pomeni tudi, da da se določijo določijo strokovne organizacije, ki bedijo tako nad samo zbirko ko nad hranjenjem zbirke in, seveda vsemi, ostalimi strokovnimi vprašanji, ki sva jih. Tukaj je bila določila Moderna galerija in Narodni muzej Slovenije, ki bedita nad samo zbirko. Se pravi tudi, ker je bilo vprašanje, kako se hrani, v kakšnem stanju je, kakšni depoji so in kaj se z zbirko dogaja. Jaz moram reči, da, smo takrat v sodelovanju z, Novo Ljubljansko banko, moram reči, da sodelovanje je bilo zelo korektno, tudi Nova Ljubljanska banka si je želela, vodstvo Nove Ljubljanske banke, da se pred samo prodajo uredi zaščita, predvsem mi je bila pa všeč ideja, da bi se spet vrnili na to in bi začeli kupovati tudi nova dela, se pravi, da bi zbirko nadgradili. Mislim, da so v dogovoru z Mestno občino Ljubljana, da bi v Cukrarni, ki naj bi bil neki, vizualni center za muzej, da naj bi bila tam tudi ta stalna zbirka za za same likovne, predmete. Ostalo naj bi bilo pa, v stari, Ljubljanski hranilnici na Čopovi naj bi bil pa muzej bančništva, v katerem naj bi bili pa predmeti iz muzejske zbirke bančnih predmetov. Še mogoče na vprašanje, ki smo ga, ki smo ga, ki ste ga postavili. Del zbirke, ki se nahaja v stolpnici Trg republike dva, je bil dva tisoč štirinajst razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. To je še ena stopnja višje od same zbirke zaščite. Pomeni, da se na trgu arhitekturno nič ne sme zgoditi, vse mora ostati takšno, kot je, kar se arhitekture tiče, tudi kar se stavbnega pohištva v sami banki tiče, da ima država v primeru prodaje predkupno pravico, in s tem so zaščiteni tudi kar nekaj, umetniških predmetov sea tudi pred banko. Se pravi, zaščitena je arhitektura, zaščiteno stavbno pohištvo in zaščiteni so vsi umetniški predmeti, ki so tako na samem trgu kot tudi v sami banki. Tako da se mi zdi, da je, da je situacija z Novo Ljubljansko banko zelo dobro urejena. Jaz upam seveda, ker ste vprašali, če obstajajo neka zagotovila, da se bo vodstvo držalo te družbeno družbene odgovornosti do umetnosti, do mladih umetnikov in bo nadaljevalo s samim zbiranjem. Imamo pa še drugo vprašanje, ker imamo zbirke še Factor banke, imamo zbirke Abanke, ki sta na slabi banki in ki še nista urejeni in tudi tam je kar nekaj zelo pomembnih umetniških del, ki so trenutno, v možnosti, da se prodajo. Hvala lepa.